Monsieur le Président, j'ai l'impression que nous sommes vraiment revenus en arrière avec ce sommet.

20. La montagne a accouché d'une souris, avec un texte dépourvu d'engagements décisifs, qui révèle en coulisses que nous ne maîtrisons pas les nouveaux équilibres internationaux. Avec l'absence de Barack Obama, d'Angela Merkel, de David Cameron, de Vladimir Poutine, la déception fut encore pire que l'ennui.

L'économie verte, qui était un thème central de la conférence, a été réduite à sa plus simple expression. Mais fallait il s'attendre à autre chose, en temps de crise, crise économique, crise écologique? L'Union européenne n'a pas su convaincre.

Comment montrer l'exemple à ceux qui n'ont pas envie de le suivre? Avec la meilleure volonté du monde, beaucoup de nos entreprises européennes s'inquiètent de la méthode à choisir pour la transition verte vers cette économie quand leur impératif, c'est de garnir les cahiers de commande et de conserver les emplois qui sont en sursis? Négocier ce genre d'accord, dans un contexte économique qui continue de nous envoyer des signaux très mauvais, relève de l'impossible.

Et pourtant, nous ne devons pas baisser les bras car l'horloge tourne et notre commissaire a eu raison de le dire. La vraie question, aujourd'hui, c'est celle de la capacité d'entraînement de l'Europe dans ces négociations climatiques, parce que nous avons les bonnes réponses. Malheureusement, ces négociations ont mis en avant l'échec de la stratégie de l'Union. Ce sommet a montré la paralysie du processus. Obtenir l'unanimité de tant de pays, cela relève du défi. Nous devons donc réfléchir, réfléchir à une réforme du fonctionnement de ce système, imaginer d'autres voies de négociation, car il y a urgence, pour éviter un drame pour les générations futures.